formanni efnahags og viðskiptanefndar fyrir góðar móttökur ég er sammála því að það er æskilegt að þessi mál sem

ljúka nú vonandi endanlega umfjöllun um þessi mál hér eru nokkur frumvörp á ferð sem flest eru sama marki brennd að þau hafa komið einu sinni eða jafnvel tvisvar allt upp í þrisvar jafnvel fyrir þingið áður og eru nú orðin held ég fullþroskuð skulum við vona til afgreiðslu hér mæli ég fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um bókhald með síðari breytingum

á síðasta þingi en náðist þá ekki fram til afgreiðslu þetta er tengt frumvarpi sem sömuleiðis er hér á ferðinni og breytir ákvæðum um ársreikninga með frumvarpinu eru lagðar til fyrst og fremst breytingar sem leiða af lögum númer sjötíu og níu tvö þúsund og átta um endurskoðendur sem voru samþykkt á vorþingi tvö þúsund og átta þá voru töluverðar breytingar gerðar á þágildandi lögum og reglum um endurskoðendur

geta ekki aðrir en þeir sem fá löggildingu ráðherra endurskoðað reikningsskil og áritað þau í samræmi við endurskoðunina meginbreytingar þær sem hér eru lagðar til lúta að því að breyta núgildandi lögum í samræmi við þetta en þau hafa lagt að jöfnu störf endurskoðenda og skoðunarmanna reikninga að auki er lagt til í frumvarpinu að heimild félaga til að hafa texta bókhaldsbóka og ársreikninga á dönsku eða ensku í stað íslensku verði víkkuð út til annarra eða fleiri félaga en þeirra einna sem hafa heimild til að hafa reikningsskilin í erlendum gjaldmiðli þessi heild á við þegar sérstakar aðstæður eru fyrir hendi eins og til dæmis þegar um erlent eignarhald er að ræða eða stjórnarmenn eru erlendir vaxandi tilhneigingar gætir hjá félögum til að hafa texta ársreiknings á ensku eru þær einkum komnar til af því að um erlenda eignaraðild og eða stjórnaraðild er að ræða reynslan sýnir að fjöldi félaga hafa ársreikninga sína á ensku þrátt fyrir að vera með reikningsskilin í íslenskum krónum og ekkert samband er á milli þess að færa bókhaldið í erlendum eða innlendum gjaldmiðli og texta bókhaldsins einnig er lögð til almenn heimild til varðveislu bókhaldsgagna erlendis í allt að sex mánuði er sú heimild ekki bundin við færslu bókhalds í erlendum gjaldmiðli benda má á að færsla bókhalds með rafrænum hætti verður æ algengari og er þá alltaf óheftur aðgangur að rafrænum bókhaldsgögnum án tillits til þess hvar í heiminum bókhaldið er varðveitt það er lagt til að lögin öðlist þegar gildi hjá þeim sem hafa annað reikningsár en almanaksárið koma lög þessi þó ekki til framkvæmda fyrr en við upphaf fyrsta reikningsárs sem hefst eftir fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán virðulegur forseti ég legg svo til að lokinni þessari umræðu verði því vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar til þóknanlegrar umfjöllunar